Panie Przewodniczący! Sprawnie działający wewnętrzny rynek energii może być rozwiązaniem korzystnym zarówno z perspektywy konsumentów, jak i sektora przemysłowego. Obejmuje rozwój transeuropejskich sieci energetycznych, mając przy tym na celu likwidację barier oraz wdrażanie inteligentnej infrastruktury. Jego ukończenie w przyjętym, dość ambitnym terminie wydaje się niestety mało prawdopodobne. To ważne, by taki mechanizm działał skutecznie, przyczyniając się do konkurencyjności w energetyce i zwiększając potencjał całej Wspólnoty.

Niebagatelną rolę dla europejskiego rynku energii ma również wykorzystywanie złóż surowców, jakimi dysponują niektóre kraje członkowskie. Może to znacząco wpłynąć na konkurencyjność oraz, co bardzo ważne, na obniżenie cen dla odbiorców końcowych.